Madame la Présidente, Cotonou est devenu synonyme de coopération régionale, de solidarité et de coopération économique et commerciale, de dialogue politique et de partenariat, de régionalisation qui reste, quand même, le parent pauvre de cette coopération en fait, j'aurais souhaité qu'on puisse aller plus loin et aussi de promotion de certains acteurs dont on ne parle pas assez souvent, notamment des acteurs non étatiques que sont la société civile

La mondialisation est à la fois une source de création de richesses et un moteur d'inégalité. Alors, pour bien agir, il faut que l'accord de Cotonou réponde à la nécessité et à la volonté de faire en sorte que nos relations avec nos partenaires deviennent un moteur d'intégration et pas l'inverse.

Je crois qu'il a bien mené le débat.

Il a été si original qu'on ne peut pas l'abandonner.

Il faut, dès maintenant, dire oui à la pérennisation de notre relation privilégiée avec les pays ACP.